Ich möchte eine Anmerkung zur außenpolitischen Dimension machen. Wie oft haben wir hier im Plenum schon darüber gesprochen Das über Jahrzehnte gewachsene System einer multilateralen und von regelbasiertem Freihandel geprägten Weltordnung steht unter Druck.

Auch deswegen kommen die Handels und Investitionsschutzabkommen zwischen der Europäischen Union und Singapur aus meiner Sicht zur richtigen Zeit. Diese Verträge gehen über rein wirtschaftliche Erwägungen hinaus. Sie sind ein starkes Zeichen gleichgesinnter Partner, um unser regelbasiertes internationales System der Zusammenarbeit und des Multilateralismus zu verteidigen und zu fördern.